virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjö nítján hundruð níutíu og átta um hollustuhætti og mengunarvarnir megintilgangur frumvarpsins er að innleiða þrjá e b gerðir í íslenskan rétt og að styrkja framkvæmd norræna umhverfismerkisins hér á landi þá er í frumvarpinu ákvæði um færanlega starfsemi þær gerðir sem lagt er til að innleiddar verði eru reglugerð e b númer sextíu og sex tvö þúsund og tíu um umhverfismerki evrópusambandsins tilskipun tvö þúsund og átta fimmtíu e b um loftgæði og hreinna loft í evrópu og tilskipun tvö þúsund og eitt áttatíu og eitt e b eða þjónustu ástæða þykir til að kveða sérstaklega á um gjaldtöku fyrir umhverfismerki hún er að nokkru leyti ólík annarri gjaldtöku norræn samvinna er um gjaldtöku fyrir umhverfismerkið svaninn miðað er við að þjónusta hins opinbera sé að mestu borin uppi af innheimtum gjöldum náðst hefur samstarf um að norðurlöndin innheimti gjöld hvert fyrir annað við ákvörðun gjalds fyrir opinbert eftirlit með notkun umhverfismerkis hefur þótt eðlilegt að miða við veltu viðkomandi vöru eða þjónustutegundar í þessu sambandi er það talin einföld aðferð og er reynslan sú að þjónusta opinberra aðila er almennt meiri eftir því sem umfang framleiðslu eða þjónustu er meira þörf fyrir eftirlit eykst til dæmis í hlutfalli við umfang og dreifingu vöru og þjónustu þar sem það að fá viðurkennda umhverfismerkingu á vöru eða þjónustu er valfrjálst og því lögmæt aukaþjónusta hjá viðkomandi stjórnvaldi er talið heimilt að haga gjaldtöku þannig að innheimt verði árgjald sem tengt er við veltu og er því kveðið á um að heimilt sé að innheimta árgjald sem tengist veltu tilskipun um landsbundin efri mörk losunar fyrir tiltekin loftmengunarefni svokölluð þaktilskipun hefur það að markmiði að vernda umhverfið og heilsu manna gegn skaðlegum áhrifum súrrar ákomu og auðgunar jarðvegs og áhrifum ósons við yfirborð jarðar auk þess er gerðinni ætlað að vinna að því langtímamarkmiði að halda loftmengun innan marka sem nauðsynleg eru til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á lífríkið og heilsu manna og að vernda fólk gegn heilsufarsvandamálum sem stafa af loftmengun tilskipun um gæði andrúmslofts og hreinna loft í evrópu hefur það að markmiði að meta loftgæði í aðildarríkjum afla upplýsinga um loftgæði vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum ásamt því að hafa eftirlit með langtímaframvindu loftgæða og bættum loftgæðum svo og að tryggja að upplýsingar um loftgæði séu gerðar aðgengilegar almenningi jafnframt er markmið tilskipunarinnar að viðhalda loftgæðum þar sem þau eru mikil en bæta þau ella lagt er til í grein sem verður sjötta grein d að ábyrgðaraðilar starfsemi sem hefur í för með sér losun mengandi efna í andrúmsloft skuli gera viðeigandi ráðstafanir þar með talin með umhverfisstjórnun og hreinsibúnaði til að draga úr slíkri losun eftir því sem nánar er mælt fyrir um í reglugerð lagt er til að ráðherra skuli í reglugerð skilgreina og setja markmið um loftgæði uppsetningu staðsetningu og rekstur mælistöðva og um skyldu atvinnurekstrar sem háður er starfsleyfi til að veita upplýsingar um loftgæði og losun mengandi efna út í andrúmsloftið í því skyni að vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum og til að hafa eftirlit með framvindu og bættum loftgæðum er lagt til að umhverfisstofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga afli upplýsinga meti loftgæði setji upp og reki mælistöðvar eftir því sem þörf er á og tryggi að upplýsingar um loftgæði séu aðgengilegar almenningi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð rétt er að benda á að heilbrigðisnefndum sveitarfélaga ber þó einungis að setja upp og reka mælistöðvar vegna hugsanlegs álags vegna umferðar eða starfsemi telji heilbrigðisnefnd eða sveitarfélag það nauðsynlegt þá er lagt til að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga skuli hver á sínu svæði gefa út staðbundna áætlun um loftgæði þar sem meðal annars á að setja fram tímaáætlun vegna úrbóta aðgerðir og stefnumörkun heilbrigðisnefndir geta gefið út áætlun einar sér eða í samvinnu við aðrar heilbrigðisnefndir þá er kveðið á um að heilbrigðisnefndir skuli vinna viðbragðsáætlanir sem taka til skammtímaaðgerða varðandi loftgæði á svæði hlutaðeigandi heilbrigðisnefndar til þess að auka loftgæði samkvæmt gildandi lögum hefur umhverfisstofnun yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti og skal sjá um að vöktun og rannsóknir séu framkvæmdar heilbrigðisnefndum ber að sjá um að ákvæðum reglugerðar um loftgæði sé framfylgt gert er ráð fyrir að umhverfisstofnun beri þannig áfram ábyrgð á loftgæðavöktun og heilbrigðisnefndir haldi áfram að afla upplýsinga meta loftgæði á sínu svæði setja upp og reka mælistöðvar eftir því sem þörf er á til að sinna hlutverki sínu svo og tryggja að upplýsingar um loftgæði séu aðgengilegar almenningi til dæmis á vefsetrum sínum nú framkvæma sveitarfélög á álagssvæðum tilteknar mælingar á loftgæðum og upplýsa íbúa um loftgæði sem dæmi má nefna að á vef reykjavíkurborgar eru birtar upplýsingar um loftgæði og á vefjum einstakra annarra heilbrigðiseftirlitssvæða rétt er að benda á að mögulegt er að gera áætlun sem nær yfir fleiri en eitt heilbrigðiseftirlitssvæði og ætti slíkt fyrirkomulag að auka hagkvæmni þá er lagt til að umhverfisstofnun haldi bókhald yfir losun tiltekinna efna sem menga andrúmsloftið setji fram losunarspá og reki loftgæðastjórnunarkerfi samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð lagt er til í frumvarpinu að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga hafi aðgang að slíku stjórnunarkerfi þá er jafnframt kveðið á um að umhverfisstofnun skuli flokka og meta svæði og þéttbýlisstaði með tilliti til loftgæða samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð

komi fram mælanleg markmið upplýsingar um loftgæði í landinu og tímaáætlun aðgerðir og stefnumörkun til að bæta loftgæði lagt er til að umhverfisstofnun auglýsi drög að aðgerðaáætluninni í sex vikur þannig að hagsmunaaðilar almenningur og stjórnvöld fái tækifæri til að gera athugasemdir við hana almenningi skal tryggður aðgangur að áætluninni meðal annars á vefsetri umhverfisstofnunar ef sú hætta er fyrir hendi að styrkur mengunarefna í andrúmslofti á tilteknu svæði eða tilteknum þéttbýlisstað fari yfir umhverfismörk er gert ráð fyrir að umhverfisstofnun geri aðgerðaáætlun með það að markmiði að draga úr hættu sem af því ástandi stafar eða stytta tímabilið sem ástandið varir þá er kveðið á um í lok greinarinnar sem verður eins og áður sagði sjöttu grein d að umhverfisstofnun skuli tryggja að almenningur og hlutaðeigandi hagsmunasamtök svo sem samtök sem annast hagsmuni viðkvæmra hópa fólks það má nefna hópa eins og astma og lungnasjúklinga aðrir hlutaðeigandi aðilar á sviði heilsugæslu og viðkomandi samtök atvinnulífs umhverfissamtök og neytendasamtök fái nægar upplýsingar meðal annars um gæði andrúmslofts og áætlanir um loftgæði þessar upplýsingar á að veita með góðum fyrirvara loks er kveðið á um að upplýsingar skuli vera aðgengilegar á vefsetri umhverfisstofnunar gert er ráð fyrir að ráðherra setji í reglugerð nánari ákvæði um hvaða upplýsingar beri að veita og framsetningu þeirra virðulegur forseti ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar